Panie Przewodniczący! Miesiąc temu Francja musiała ponownie uruchomić swoje elektrownie węglowe, ponieważ zamknięto starą elektrownię atomową Fessenheim, a farmy wiatrowe nie były w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii. Niemcy też sięgnęli do tradycyjnej energetyki i uruchomili elektrownię węglową w Datteln. Jak widać, stabilności i bezpieczeństwa energetycznego nie da się osiągnąć bez paliw kopalnych. Dotyczy to także gazu ziemnego, który powinien zostać uznany przez Unię Europejską za ważny surowiec przejściowy w procesie transformacji energetycznej. Niestety ekologiczny radykalizm w przepisach unijnych pozbawia państwa członkowskie niezależności energetycznej. Apeluję więc do Państwa o więcej realizmu politycznego. Narzucając nieosiągalne standardy wymuszające absurdalne koszty, które pogłębiają zjawisko ubóstwa energetycznego, niestety prowadzimy do bardzo złej sytuacji ludzi w Europie. Na to wszystko nakładają się koszty pandemii. Trzeba opamiętania.